Madame la Présidente, les quatre jours et nuits d'âpres négociations n'ont pas fait honneur à l'Union européenne, qui termine ce sommet divisée comme jamais. De guerre lasse, un accord a été obtenu en détricotant les équilibres du projet initial, symbolique d'un échec historique à plusieurs niveaux.

Un échec, ensuite, concernant la crédibilité du projet. Emmanuel Macron a affirmé mardi soir que le contribuable français ne paierait rien concernant le plan de relance. Mais, objectivement, qui peut croire à cette fable? Nous marchons véritablement sur l'eau avec l'Union européenne. Comment rembourser un emprunt avec des ressources propres qui n'existent pas à ce jour et qui demanderont une décision unanime des États membres, à supposer qu'elles soient suffisantes pour permettre le remboursement?

Je redoute et je condamne la prochaine étape qui, à n'en pas douter, sera la création d'un Trésor européen et son corollaire, à savoir une mutualisation généralisée des dettes.

Comment explique t on la suppression pure et simple du programme de santé EU4Health, alors qu'il s'agissait de la réponse ad hoc de l'Europe à la pandémie? La santé publique est un défi qui traverse les frontières, mais manifestement, aucune leçon n'a été tirée de cette crise. Il y a également un échec en termes d'engagements non respectés.

L'approbation du plan de relance devant les parlements nationaux va enfin ouvrir le débat sur le principe de subsidiarité. Pourquoi un plan européen serait il plus efficace qu'une série de plans nationaux? Cet accord en trompe l'œil cache en réalité une Europe minée par les fédéralistes, qui avancent en sous main leur projet mortifère pour les nations.